Señor presidente, señora alta representante, señorías, el Parlamento Europeo tiene que alzar nuevamente su voz para denunciar un nuevo intento de usurpación de la soberanía nacional por la convocatoria de unas elecciones que no reúnen los más mínimos estándares democráticos y que no harán otra cosa más que agravar la ya dramática situación política, económica, humanitaria y de derechos humanos que se está viviendo en Venezuela.

Y ayer cuatro periodistas tuvieron que abandonar nuevamente el país. Me parece que el comentario que ha hecho el secretario de Estado de los Estados Unidos en su gira por América Latina es una reflexión absolutamente pertinente ¿puede el mundo permanecer de brazos cruzados mientras se destruye la democracia en Venezuela? Es evidente que las sanciones adoptadas por la Unión Europea han hecho mella en el Gobierno. La declaración de persona non grata y la expulsión del embajador de España exigen, señora alta representante, más allá de la solidaridad y simpatías —que son bienvenidas―, una reacción contundente por parte de la Unión Europea. Porque un ataque a un Estado miembro es un ataque al conjunto de la Unión. El Parlamento Europeo, en la Resolución que va a votar el próximo jueves, va a pedir la ampliación de la lista de personas sancionadas para incluir a los máximos responsables por graves violaciones de los derechos humanos. Pero más allá de las sanciones, señora alta representante, es importante que la Unión Europea se movilice con la comunidad internacional, con el Grupo de Lima y con los actores regionales para, como usted decía, perseguir que el pueblo venezolano vuelva a tomar la palabra a través de un proceso creíble, un proceso inclusivo, un proceso sin trampas, sin inhabilitaciones, con todos los partidos políticos y con la comunidad internacional. Sin estas premisas, la Unión Europea no puede dar ni credibilidad ni legitimidad a estos comicios y debe expresar su solidaridad con aquellas personas que se están jugando todos los días la vida por la causa de la libertad.